Señora Presidenta, en mi país, en Galicia, en lo que va de año, seis criminales machistas han asesinado a María Isabel, Beatriz, Divina, Silvina, Concepción y María José. Nos preguntamos ¿hasta cuándo? También nos preguntamos, señora comisaria, qué es lo que está fallando para que esta situación continúe. Creemos que lo primero que falla son las administraciones. Todavía hay demasiada tolerancia con el machismo todavía hay demasiada complicidad. También estos días, en mi país, la prensa se hace eco de cargos públicos institucionales que están acosando a mujeres. Creemos también, señora comisaria, que no es momento de aplicar recortes, que todos los medios son pocos que son necesarias medidas específicas con presupuesto para acabar con el feminicidio